je pense qu'il faut commencer à réfléchir beaucoup. Le débat de ce soir est très important pour nous tous. Heureusement, après des années où l'Europe a plutôt ciblé les services et la finance comme le cœur de l'économie aujourd'hui, l'Europe commence à discuter de l'importance d'un système industriel moderne,

Bien sûr, ce n'est pas seulement un chiffre, il faut disposer d'une politique pour essayer de parvenir à cet objectif. La Commission a donc décidé de concentrer ses efforts immédiats sur six marchés prioritaires, qui peuvent avoir un impact à la fois sur les secteurs industriels

spécialisées. Leurs feuilles de route visant à accélérer l'adoption de ces nouvelles technologies par l'industrie vont bientôt être rendues publiques afin de faciliter l'établissement de véritables partenariats entre l'Union européenne, les États membres et l'industrie. Au delà de ces actions de nature horizontale, la Commission suit de près l'évolution des différents secteurs industriels qui font ou vont faire l'objet de plans d'action

pouvons atteindre. Encore une fois, un grand merci au Parlement européen pour son engagement en faveur d'une nouvelle politique industrielle.